Doamnă președintă, vorbim tot mai mult despre combaterea schimbărilor de climă, dar nu punem suficient accent pe cea mai importantă armă pe care o avem în această luptă și anume pădurile Uniunii Europene, cele care sechestrează cea mai mare parte a emisiilor de dioxid de carbon. În acest moment, deși aproape jumătate din terenurile Uniunii sunt ocupate de păduri, 77 dintre ele sunt lăsate de izbeliște, nefiind supuse încă unei legislații comune obligatorii, așa cum recunoaște chiar Comisia Europeană la întrebarea pe care i am adresat o recent. Iar în aceste păduri se dau uneori războaie pe viață și pe moarte, la propriu. În România, de exemplu, în ultimii ani au fost uciși șase pădurari și alți 650 au fost răniți în confruntările cu mafia lemnului. În această situație, cum putem să ne gândim la victorie în războiul cu schimbările climatice? Consider că este extrem de important ca în viitorul Pact Verde European, Comisia și comisarul însărcinat cu acest portofoliu să gândească un regim de finanțare eficient, o strategie dură și sisteme drastice de monitorizare a pădurilor noastre, strategie care să fie obligatorie în toate statele membre ale Uniunii Europene.